Investițiile în educație sunt esențiale pentru un viitor mai bun al europenilor.

40 Învățarea pe tot parcursul vieții este esențială, dacă se dorește prevenirea șomajului, și trebuie să ținem seama în mod corespunzător de diversele parcursuri profesionale. Lucrătorii trebuie să fie sensibilizați într o mai mare măsură cu privire la necesitatea perfecționării permanente. Considerăm că educația și formarea profesională ar trebui să fie accesibile, disponibile și să aibă un cost rezonabil în toate etapele vieții, indiferent de statutul persoanelor pe piața muncii și de venitul acestora.